hæstvirtur forseti góðir landsmenn það dylst engum að íslenskt samfélag á í miklum efnahagsvanda það er því mikilvægt að nýta allar færar leiðir út úr þessum erfiðleikum samþætta þarf aðgerðir til að tryggja afkomu heimilanna auka atvinnu og tekjur en

endurreisninni hvort sem það er mannauðurinn og menntunin heitt eða kalt vatn orka jarðar sjávarauðlindir eða hreinleiki og fegurð íslenskrar náttúru og íslenskrar matvöru atvinna sem sparar eða tapar gjaldeyri hefðbundnu undirstöðuatvinnuvegirnir sjávarútvegur og landbúnaður ásamt alls kyns iðnaði og ferðaþjónustu eru nú að nýju gulls ígildi tryggja þarf eignarhald þjóðarinnar á auðlindum sjávar með skýru ákvæði í stjórnarskrá sjálfstæðisflokkurinn berst þessa dagana með málþófi gegn þessu ákvæði þó sá flokkur hafi lofað þessu í stjórnarsáttmálum síðustu tveggja ríkisstjórna endurskoða þarf úthlutun aflaheimilda með aukið réttlæti í huga samfylkingin vill leita sátta um uppstokkun á fiskveiðistjórnarkerfinu til að auka réttlæti og tryggja rétt íbúa sjávarbyggðanna til að njóta afraksturs auðlindarinnar sömuleiðis vill samfylkingin blása til sóknar í íslenskum landbúnaði losa þarf um íslenskar hömlur eða efla íslenska matvælaframleiðslu meðal annars með nýsköpun og fullnýtingu afurða og framleiðslu á hreinum hágæðavörum sóknarfærin eru fjölmörg samfylkingin lagði mikla áherslu áherslu á að efla sprota og nýsköpunarfyrirtæki og hátækniiðnað í síðustu kosningum iðnaðarráðherra hefur fylgt þessu eftir meðal annars með rannsóknar og þróunarstyrkjum en jafnframt þarf að leggja áherslu á skattaívilnanir slíkra verkefna og veita fjárhagslegan hvata til að fjárfesta í þessum greinum það verður áfram að leggja rækt við ferðaþjónustuna sem hefur verið í örum vexti undanfarin ár efla þarf markaðssetningu lengja ferðamannatímann og bæta aðstöðu á fjölsóttum ferðamannastöðum það gefst ekki tími til að ræða allt það sem gert hefur verið það gefst ekki tími til að ræða allar þær aðgerðir sem eru í farveginum eða eru fram undan til að bregðast við því atvinnuleysi sem við búum við samfylkingin gerir sér grein fyrir vandanum og ábyrgðinni á því að finna bestu leiðirnar út úr vandanum fyrir heimili og fyrirtæki við verðum að tryggja að okkar unga og efnilega fólk geti stundað vinnu við hæfi sem víðast á landinu reisa þarf sumarvinnu námsmanna samfylkingin fer í kosningar með heildstæða stefnu fjölda úrræða sem þegar hafa verið borin fram og munu verða borin fram undir traustri og ágætri stjórn